virðulegi forseti þetta voru nú nokkrar spurningar ég þakka háttvirtum þingmanni pétri blöndal þessar spurningar fyrst hvað varðar háskólasamfélagið efast ég nú um að það sé hægt að innkalla prófin ef svo má að orði komast en hins vegar held ég að háskólasamfélagið verði að læra af þessu við höfum séð þróunina frá því sem var þegar allir tóku undirstöðuna í því sem var kallað heimspekileg forxxxxvísindi eða fílan á slangri sú undirstaða hefur breyst að hluta til er það hluti af þessari sérfræðivæðingu sem ég nefndi hér áðan það er fólk taldi sig ekki hafa þörf fyrir heimspekilega undirstöðu ég held að eitt af því sem við

læra þetta á fyrri stigum líka þar kemur inn hvar komi inn grunnskólarnir og leikskólarnir og framhaldsskólarnir því þetta tengist náttúrlega öllu okkar daglega lífi þó það hafi komið fram að mörgu leyti hafi lagaumhverfi hér verið að það megi bæta það mjög lagaumhverfi um fjármálaumhverfi snýst vandinn líka um það að fólk hreinlega virti ekki lög og reglur og leit ekki á þau sem hindranir sem bara væri sjálfsagt að reyna að finna leiðir fram hjá hvað segir það okkur um þetta samfélag mér finnst þetta mjög alvarlegt mál bæði auðvitað að lagaramminn hefði þurft að vera skýrari eftirlitsstofnanir öflugri sem sáu til þess að fólkið finna sinn lagaramma sem þó var og ekki bara að það væri litið á þær sem óþolandi kvabb heldur þurfum við líka að huga að þessu þetta tengist held ég almennri siðfræðikennslu langt niður úr hvað varðar hins vegar styrkveitingar skiptir auðvitað máli á hvaða forsendu þær eru veittar þegar háttvirtur þingmaður nefnir styrki frá evrópusambandinu koma þeir yfirleitt úr rannsóknarsjóðum sem eru ekki veittir á pólitískum forsendum eða af einstökum fyrirtækjum heldur eiga eru metnar samkvæmt jafningjamati en ég kem nánar að því í seinna svari